Herr Kollege Atkins, Sie waren einmal Koordinator im Geschäftsordnungsausschuss. Sie wissen selbst, dass das keine Wortmeldung zur Geschäftsordnung war. Wir prüfen den Vorschlag für eine Verordnung.